Después, señora Von der Leyen, quería decirle que nosotros vamos a votar en contra de su Comisión, porque creemos que se ha metido en una aventura ideológica que realmente no viene a representar los intereses de los europeos y de las diferentes naciones europeas en sí de los sectores que están en este momento muy asustados porque ustedes se han metido —como digo— en una aventura que tiene a todos muy preocupados lo que llaman en este momento el Green Deal Es una auténtica fantasía, basada sobre quimeras, basada sobre supuestos postulados científicos, que nadie demuestra —como hemos visto ahora mismo—, que está exigiendo no solo unas inmensas cantidades de dinero, que se van a movilizar aquí, para controlar más a las naciones, para controlar más a los individuos y para controlar más a las empresas, en contra de la libertad, sino también unos enormes sacrificios a las diferentes naciones y a los diferentes sectores, que después no van a tener compensación ninguna.